Herr Präsident! Wenn man gegenwärtig in manchen Balkanstaaten mehr oder weniger offen an der eigenen Beitrittsperspektive zu zweifeln beginnt, dann zeigt dies meines Erachtens die Schwächen der europäischen Nachbarschaftspolitik. Denn die Länder des westlichen Balkans, die eine europäische Perspektive besitzen, und jene Länder, mit denen bereits Beitrittsverhandlungen laufen, sind ja nicht in diese Nachbarschaftspolitik einbezogen. Nun ist natürlich der Verlauf der Beitrittsverhandlungen stark von der Erfüllung der Beitrittskriterien abhängig.

Das ist gerade in Anbetracht der überhasteten Erweiterung um Bulgarien und Rumänien wirklich von Bedeutung. Friede vor den Toren Europas ist aber für die EU zweifellos wichtiger als im fernen Afghanistan. Und deshalb gilt es meines Erachtens, nunmehr die eigenen Kräfte wieder mehr auf ungelöste nachbarschaftliche Konflikte in Europa und an unseren Grenzen zu konzentrieren. Neben Friedensbemühungen auf dem Balkan ist eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland wichtig, ein weiteres Land, das in die europäische Nachbarschaftsstrategie nicht einbezogen wurde, obgleich es nicht nur im Hinblick auf die Energieversorgung für Europa einen wichtigen strategischen Partner darstellt. An diesen Beziehungen gilt es jetzt zu arbeiten, bevor der nächste Gasstreit oder die Konkurrenz zwischen Nabucco und Southstream schlimmstenfalls zu einer Verhärtung der Fronten führen kann. Die Abhängigkeit vom russischen Gas wird noch lange bestehen. Nabucco sowie Lieferungen anderer Länder können wohl nur eine Abhängigkeit durch eine jeweils andere ersetzen. Und das wäre meines Erachtens schlecht. Keinesfalls darf Nachbarschaftspolitik mit der Schaffung von Freihandelszonen als Vorbereitung zur Übernahme des aquis zu einem Beitrittsvorbereitungsautomatismus verkommen. In diesem Sinne wären meines Erachtens die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die ja kein europäisches Land ist und deren Islamisierung wahrscheinlich nach der jüngsten Verfassungsreform voranschreiten wird, endlich zu stoppen.